Pane předsedající, stejně jako kolegové i já jsem podpořila návrh zprávy na reformu vlastních zdrojů také s ohledem na to, že musíme řešit dopady brexitu.

Tyto záležitosti nejsou dostatečně prodiskutované a je třeba je ještě daleko lépe zvážit. Na druhou stranu jsem souhlasila s výzvou, aby Evropská komise předložila příslušné právní předpisy týkající se DPH a návrh na reformování vlastního zdroje založeného právě na DPH v rámci nadcházejícího legislativního balíčku.